hæstvirtur forseti ég legg eftirfarandi fyrirspurn fyrir hæstvirtur iðnaðarráðherra hver eru áform ráðherra um stuðning við ferðaþjónustu á melrakkasléttu á hundrað þrítugasta og þriðja löggjafarþingi flutti halldór blöndal ásamt mér þingsályktunartillögu um úttekt á stöðu og möguleikum á uppbyggingu ferðaþjónustu á melrakkasléttu og var tillögunni vísað til ríkisstjórnarinnar mér leikur forvitni á að vita hvað hafi orðið um þetta mál okkar halldórs og hvað ráðherra hyggist fyrir þegar kemur að því að styðja ferðaþjónustu á melrakkasléttu hefur til dæmis farið fram úttekt á möguleikum á ferðaþjónustu á sléttunni mest tækifæri er auðvitað í því að ljúka veginum til raufarhafnar hæstvirtur ráðherra en það eru áform um að bjóða það verk út núna í vor hæstvirtur forseti það eru mikil tækifæri fólgin í ferðaþjónustu á melrakkasléttu svæðið hefur fjöldamörg sérkenni sem hægt er að byggja á og laða ferðamenn jafnt erlenda sem innlenda að því má þar nefna sérstaka náttúru melrakkasléttunnar sem býður upp á endalausa möguleika fyrir ferðamenn sólina sem skín með sérstökum hætti þar norður frá og hversu afskekkt svæðið er sem dregur auðvitað fjöldamarga að því fuglalífið er einnig með þeim hætti að það býður upp á mikil tækifæri til fuglaskoðunar þar hafa komið fram fullmótaðar hugmyndir en fé skortir til að koma þeim í framkvæmd heimamenn hafa nú þegar lagt mikið á sig til að byggja upp ferðamannaþjónustu á svæðinu og fjöldamargar frambærilegar hugmyndir hafa komið fram umfram þær sem nú þegar hafa komist til framkvæmda hins vegar hafa þó nokkrir aðilar hætt við nýsköpunarverkefni í ferðaþjónustu vegna þeirrar miklu vinnu sem fer í styrkumsóknir ýmiss konar og eftirfylgni við það og auðvitað er það bagalegt margt hefur þó verið gert er þar rétt að nefna sérstaklega heimskautagerði sem eiríkur thoroddsen á raufarhöfn og fleiri aðilar hafa unnið ötullega að og byggir á samspili þjóðararfsins meðal annars í völuspá og sólarganginum þarna er merkilegt verkefni á ferðinni og mun gerðið fullgert standa sem minnisvarði um hvernig nýta má hugvitið söguna og þjóðmenninguna i ferðaþjónustu hér á landi í þessum þáttum eru mikil auðæfi fólgin og rétt að nýta hafa konur á raufarhöfn til dæmis lagt í það að opna gallerí sem framleiðir minjagripi atvinnuþróunarfélag þingeyinga hefur einnig unnið gott starf meðal annars með verkefni tengd strandmenningu og svokallað verkefni sem hafa vakið upp hugmyndaauðgi heimamanna og hvatt þá áfram til góðra verka slíkum verkefnum þarf að halda áfram svo vildi ég a síðustu nefna fiskveiði í heiðarvötnum sléttunnar enn önnur hugmynd sem hægt er að byggir á til framtíðar en það birtist meðal annars grein i breska blaðinu evening standard þar sem hinn virti blaðamaður neil collins fór lofsamlegum orðum um reynslu sína af veiði á svæðinu og ég veit að hæstvirtur ráðherra hefur mikinn áhuga á þessu máli